Señor Presidente, señor Viceministro, señor Secretario General, Señorías, el proceso de transición en Egipto está viviendo horas dramáticas.

Hace poco más de una hora que ha vencido el plazo dado por las autoridades militares al Gobierno para la superación de la grave situación que vive el país, caracterizada por la polarización, por episodios de violencia, cuantiosas pérdidas de vidas humanas, descomposición del Gobierno y una profunda crisis económica y social. Egipto, señor Presidente, desde el punto de vista político, económico y social, está atascado. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros, como Parlamento Europeo, podemos trasladar en las presentes circunstancias? En primer lugar, un mensaje y una llamada a la calma, a la moderación y al diálogo para la superación de esta situación. En segundo lugar, que la voz del pueblo tiene que ser escuchada, señor Presidente, a través de un diálogo inclusivo. No es posible hacer un proceso de transición sin consenso, y ese consenso se tiene que plasmar en una constitución que garantice los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes y también la celebración de unas elecciones libres y democráticas y, por supuesto, el respeto a las minorías.

Se ha dicho que a través de un gobierno de unidad nacional y de una reforma de la constitución y también de la ley electoral para que se puedan celebrar unas elecciones en los plazos más breves posibles. Egipto es un gran país, es un símbolo del mundo árabe y es un actor clave en el proceso de paz de Oriente Medio, un proceso convulsionado en estos momentos por la situación que se está viviendo en Siria, por el problema nuclear de Irán, y, por lo tanto, es un actor que no podemos permitirnos el lujo de que se desestabilice. Egipto tendrá que encontrar su camino, tendrá que encontrar su vía y la Unión Europea deberá estar dispuesta para seguir apostando y defendiendo los dividendos de la paz, del diálogo, de la concordia y de la reconciliación en este gran país.